Credo che questo debba essere preso in considerazione dall'Aula nel momento in cui si discutono i rapporti tra Unione europea e Turchia.